Herr Präsident! Ich habe heute gegen die UVP Richtlinie gestimmt. Nach meinem Kenntnisstand haben die derzeit geltende Richtlinie bislang lediglich zwei Mitgliedstaaten umgesetzt. Ich bin der Auffassung, dass die Kommission aus diesem Grund eher dafür Sorge tragen sollte, dass alle Mitgliedstaaten ihre Hausaufgaben machen und die Richtlinie umsetzen, bevor nochmals mit einer Überarbeitung draufgesattelt wird. Ferner bringt die UVP Richtlinie mehr Bürokratie und Rechtsunsicherheit mit sich, als dass ich Nutzen für den Umweltschutz erkennen könnte. Bauvorhaben, Infrastrukturprojekte, Projektrealisierungen werden beträchtlich erschwert. Ich halte das nicht für zielführend. Schon heute gibt es durch die geltende UVP Richtlinie und auch die FFH Richtlinie strenge Vorgaben und Auflagen, die die Umwelt schützen. Jetzt hier nochmals draufzusatteln, halte ich einfach für nicht richtig.